bio je drugi, sekundarni cilj i tako se zapravo i dogodilo.

odnosno promjene Daytonskog ustava i to na principima federalizma, decentralizacije i supsidijarnosti.